Herr Präsident! Viele von uns haben es nun in dieser Diskussion betont Jede vierte, jede fünfte Frau in Europa ist in einer Beziehung und in dieser Gewalt ausgesetzt. Das heißt, es wirkt sich natürlich auch auf das gesellschaftliche Leben, auf die Einstellung der Menschen aus, wenn sie in einer solchen Beziehung leben. In der Türkei, wo diese Konvention im April 2011 angenommen wurde, sind die Zahlen noch erschreckender 42 aller Frauen in der Türkei leiden unter körperlicher oder sexueller Gewalt ihrer Männer. Häusliche Gewalt findet hinter geschlossenen Türen statt. Daher können wir auch davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher ist. Und dieses Übereinkommen ist nun geeignet, ein Tabu zu brechen, nämlich das Tabu, das das Mitteilen und die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen letztlich umgibt. Herr Kommissar, sehr geehrter Vertreter des Rates, der Kampf gegen Gewalt muss weiterhin eine Priorität bleiben. Sie haben es nun vielstimmig von uns Abgeordneten in diesem Haus gehört Gewalt ist ein No Go. Wir brauchen verbindliche Rechtsnormen, um Frauen, Kinder und schließlich auch ältere Personen vor häuslicher Gewalt zu schützen!